Frau Präsidentin! Ich habe auch gegen diesen Bericht gestimmt, und zwar aus den Gründen, die ich schon im Zusammenhang mit dem Rouček Bericht genannt habe.

Wir belohnen diese Türkei auch noch mit Milliarden! Ich sehe das überhaupt nicht ein, insbesondere nicht vor dem Hintergrund der Reaktionen, die man etwa im Zusammenhang mit den Vorgängen in Kiew und in der Ukraine von diesem Parlament aus gesendet hat. Hier wird eine Ungleichbehandlung sehr deutlich.